Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselőtársaim! A dömpingellenes és szubvencióellenes szabályok egyidejű korszerűsítését célozza a Bizottság előttünk fekvő javaslata. A dömpingellenes vámokat olyan mértékben kell kivetni, ami megtéríti az európai gyártók dömping miatt keletkezett kárait. A mostani javaslat erősítését kell elérnünk, azt gondolom, hiszen olyan szintre kell emelnünk a vámokat, amelyek egyben büntetőtételt jelentenek, egyébként nem lesz visszahúzó, taszító jellegük. Azt gondolom, az európai ipar védelme azt kívánja meg, hogy minden eszközzel fellépjünk annak érdekében, hogy az európai kis és közepes vállalkozásokat tudjuk erősíteni, ezáltal nemcsak a meglévő munkahelyeket tudjuk megtartani, hanem a piaci pozíciókat erősítve, a versenyképességet fokozva még új munkahelyeket is tudjunk teremteni. Azt gondolom tehát, hogy nem kell visszarettennünk attól, hogy emeljük a vámtételeket.